A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban különös figyelmet kell fordítani a növekedésre, a versenyképességre, a munkahelyekre, a kohéziós és strukturális alapok jobb és egyszerűbb végrehajtására. Ezen kívül kiemelt cél az energiaellátás és szállítás biztonságának fokozása, a belső biztonság, a demográfiai kihívások, az éghajlatváltozás kérdése. Éppen ezért üdvözöljük az előttünk fekvő költségvetési tervezetben elért, a gazdaságélénkítési tervhez és az energetikai beruházások támogatásához fűződő jelentős parlamenti sikereket. Üdvözöljük a kisebb sikereket, mint a tejtermelőknek nyújtott támogatás, vagy hosszas vita után a mikrofinanszírozás a kkv k részére.

Nagy öröm számomra, hogy sikerült biztosítani a Galileo költségvetésének megerősítését. Az energiaprojektekre közel 2 milliárd euró van előirányozva, s ez talán a legjelentősebb eredmény, amit az Európai Parlament magának elkönyvelhet. Sikerült támogatni a bulgáriai kozloduji atomerőmű biztonságos bezárását, és itt a biztonságos szóra szeretném a hangsúlyt helyezni. Sikerült elérni, hogy az Európai Parlament kérésére bekerüljön a költségvetésbe a tejtermelők támogatása. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a Parlament felelősen döntött, s tudomásul kell vennünk, hogy a költségvetés tartalékait bölcsen osztottuk el. Ugyanakkor a tartalékaink kimerülőben vannak.

A jövőben az a feladatunk, hogy a Lisszaboni Szerződés ne csak a Parlament hatáskörét erősítse meg, de a reformnak köszönhetően az EU költségvetése az európai vállalkozók és európai polgárok életét is megkönnyítse. Ehhez kívánok magunknak sok erőt és kitartást a következő években!